Señora Presidenta, ya se ha dicho aquí que la Cumbre de Nueva York no es vinculante, pero sí importante. A la vista de los últimos datos científicos no caben ya ni prórrogas ni aplazamientos. Por eso, es esencial que la Unión Europea, que antaño ha sido líder indiscutible contra el cambio climático, no le dé la espalda a Ban Ki moon.

No se lucha contra el cambio climático penalizando a las energías renovables, ni vendiendo los espacios naturales al mejor postor, ni abriendo sin prudencia, de par en par, las puertas al fracking ni apostando en exclusiva por los combustibles fósiles. Así no se lucha contra el cambio climático.

Por eso, desde este Parlamento seremos muy exigentes con el papel que el nuevo Colegio de Comisarios vaya a jugar en esta materia. Es mucha la responsabilidad y cualquier paso atrás sería irresponsable.